Et donc, à ce titre, il est évident, que je salue la prise de position univoque de l'ensemble de la communauté internationale et je pense qu'au delà de la nécessité de faire droit à la démocratie, on a une responsabilité non seulement d'épargner les Ivoiriens mais aussi de donner un signal, un signal clair que l'alternance en Afrique est possible.

Il y aura des élections dans d'autres pays voisins où pourrait se poser aussi la question de l'alternance d'un président sortant contre un président nouveau. Je pense qu'il est extrêmement important qu'en Côte d'Ivoire non seulement parce que ces gens ont déjà assez souffert, mais aussi parce que cela aura valeur d'exemple dans des pays voisins, et je pense évidemment au Congo qui sera lui, sans doute, dans une période électorale dans l'année qui vient, en 2011 sans préjuger aucunement du résultat, la question de l'alternance démocratique puisse se jouer de façon